Ich möchte mich ausdrücklich noch einmal beim Ausschussvorsitzenden Arthuis bedanken, dass er wirklich bis zum Schluss durchgehalten hat und die wirklich schwierigen Verhandlungen mit viel Gefühl und Diplomatie zu einem positiven Abschluss gebracht hat. Für mich ist es natürlich immer wichtig, dass wir die kleinen und mittleren Betriebe unterstützen, und für 100 Millionen für die SME, für die Finanzmöglichkeit in diesem Bereich möchte ich mich bedanken, weil das ein Zeichen ist, dass wir uns auch in diesem Bereich für Beschäftigung und Wachstum einsetzen. Auch dass wir etwas Personal nicht so viel, wie wir uns gewünscht haben, aber doch für den Gerichtshof aufgestockt haben, nämlich fünf neue Dienstposten, zeigt, dass wir

Zum Schluss noch ein Problem, das uns vielleicht für den MFF etwas intensiver beschäftigen wird.

Es gibt jetzt auch einen Vorschlag innerhalb des Europäischen Parlaments, auf 65 Jahre zu erhöhen, dass man die Indexentwicklung vielleicht etwas zurücknimmt und dass vielleicht auch hier eine Abgabe dementsprechend erfolgen soll. Ich glaube, dass eine Reform in diesem Bereich dringend notwendig ist, und möchte hoffen, dass hier beim MFF zukünftige Gestaltungsmöglichkeiten und der europäische Mehrwert im Mittelpunkt stehen, und dass wir sehen, dass eigentlich klar ist, dass, wenn Europa etwas nicht lösen kann, the costs of non Europe

Nochmals recht herzlichen Dank an alle. Es freut mich, dass uns das heute gelungen ist. Wir wissen, dass wir jetzt im Parlament bleiben können, weil die Ausgänge gesperrt sind. Ich hoffe, dass wir hier in Sicherheit dementsprechend weiter diskutieren können.